Het was het Franse voorzitterschap dat de weg naar de nooduitgang vond.

Niet met uw economisch herstelplan, u liet na staatssteun aan de auto industrie aan strikte milieuvoorwaarden te binden, en evenmin met een voorstel voor beter financieel toezicht.

De EU had het voortouw al bij de mondiale aanpak voor de klimaatcrisis, maar u bent hard op weg dat te verspelen. U dreigt het grootste deel van onze CO 2 reductie in ontwikkelingslanden te gaan kopen in plaats van zelf minder uit te stoten. Daarvoor kunt u de schuld nog geven aan nationale regeringen, maar niet voor dat ontstellend magere voorstel van klimaatsteun aan ontwikkelingslanden van vorige week 2 miljard. Dat is een fooi in het licht van de 30 tot 35 miljard die Europa hoort te fourneren. Daarmee legt u een zware hypotheek op het welslagen van Kopenhagen. We hebben een kredietcrisis, we hebben een economische crisis, we hebben een klimaatcrisis, drie keer de test voor echt leiderschap.